Señora presidenta, abante. Abante es la expresión que utilizamos en mi pueblo marinero para referirnos a la determinación que se necesita para salir adelante de las peores situaciones. Fuerza, ánimo, solidaridad. Son sentimientos que envío desde aquí a los familiares del joven de Villava que falleció la semana pasada en unas terribles inundaciones a los vecinos del centro y este de Navarra, de Tafalla, Olite, Pueyo, Pitillas, Beire, y a sus instituciones, afectadas por una tormenta sin precedentes que descargó en tres horas el triple de lluvia de la que cae en la zona en todo el mes de julio. Trece municipios son ya zona catastrófica y nos hacen reflexionar sobre la proliferación de fenómenos atmosféricos extremos que están ligados al cambio climático. Por eso esta expresión de solidaridad es también un llamamiento para que la emergencia climática sea una prioridad en esta legislatura. Necesitamos una estrategia global, sin duda, pero la queremos construida desde abajo. Porque muchas de las batallas decisivas se ganan desde el nivel local y el nivel regional.